di là dei buoni sentimenti e della buona volontà perché fa gli interessi nazionali e protegge il cittadino.

Ma al di là delle richieste di scuse doverose e formali dagli Stati Uniti, in questo caso sarebbe assurdo compromettere il rapporto con gli Stati Uniti in un momento di minacce terroristiche e crisi internazionali.